Zunächst möchte ich deutlich sagen Ich finde gut, dass dieser G20 Gipfel stattfindet. Die G20 Gipfel sind einer der wenigen Orte, wo zur Zeit der Globalisierung und der Krise des Multilateralismus verschiedene Akteure miteinander sprechen.

Darüber hinaus muss man allerdings auch klar sagen, dass die Debatte vor dem G20 von falschen Alternativen bestimmt ist. Es gibt nämlich auch noch etwas zwischen der globalen Handelsordnung und Finanzmarktordnung, wie wir sie heute haben, und dem Trumpschen Protektionismus. Der Weg dazwischen ist die Globalisierung sozialer und ökologischer Regeln, die mit der Öffnung der Märkte einhergehen muss, und deshalb kann man auch der EU nur sagen Die Zeit ist jetzt gekommen, mit der Freihandelsagenda, mit den bilateralen Verträgen, wie sie bisher entworfen worden sind, so wie Sie sie mit Japan jetzt wieder entworfen haben, nicht einfach so weiterzumachen, sondern wir brauchen Verträge, die die Chance der Stunde nutzen, um soziale und ökologische Regeln durchsetzbar

Es darf dort kein Weiter so geben, sondern wir brauchen eine Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit, aber das in einer Form, dass soziale und ökologische Regeln gestärkt werden. Was in Hamburg bei diesem G20 Gipfel derzeit allerdings passiert, ist auch in anderer Hinsicht traurig, denn Hamburg ist in der Tat eine liberale Stadt, und zu diesem liberalen Geist gehört, dass man nicht nur die Staatschefs willkommen heißt, sondern auch die Demonstrantinnen und Demonstranten, die friedlich demonstrieren.